Herr Kommissar, ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, wenn Sie sagen, dieser Gipfel sei von großer Bedeutung. Ich würde vielleicht formulieren Er sollte von großer Bedeutung sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich einen handlungsfähigen Partner auf der amerikanischen Seite haben.

So sehr die Notwendigkeit für zusätzliches nachhaltiges Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks unbestritten ist, so wenig ist doch zu sehen, dass das wirklich energisch angegangen würde. Die US Administration kann das noch nicht einmal zu Hause halbwegs auf den Weg bringen. Umso mehr käme es darauf an, dass die europäische Seite große Anstrengungen unternimmt, um diese Partnerschaft entsprechend ihrer Bedeutung aktuell mit Leben zu erfüllen. Und ich weiß, dass Sie, Herr Kommissar, im TEC alles dafür tun, das zu realisieren, und ich weiß, dass Elmar Brok als Vorsitzender der US Delegation auf seiner Ebene alles tut.

Lassen Sie mich drei Beispiele nennen Es wird zu Recht das Thema der Rohstoffpolitik oder der Seltenen Erden angesprochen. In der Tat könnten die USA, Europa und übrigens auch Japan, da sehr gut zusammenarbeiten, nicht nur bei Forschungsvorhaben, sondern auch bei der Schaffung einer global economic governance für diese Strukturen. Vergleichen Sie einmal, was wir etwa im Bereich des Öls an internationalen Governance Strukturen haben, mit dem, was wir bei Metallen und Mineralien haben, und dann sieht man schnell, dass man da etwas machen kann.

Aber unsere Entschließung weigert sich, das auch nur explizit anzusprechen. Das ist halbgar, das ist nicht ehrgeizig, auf der Ebene können wir eine vernünftige Zusammenarbeit mit den Amerikanern gar nicht ins Auge fassen. Und beim Klimawandel als letztem Beispiel haben Sie einen Satz gesagt Man solle die Vorhaben von Durban operationalisieren. Das ist zu wenig an Ehrgeiz für diese Zusammenarbeit, gerade wenn die Amerikaner so schlecht aufgestellt sind, wenn man weiß, dass die IEA gerade gesagt hat, wir steuern auf eine Klimaerwärmung von sechs Grad zu. Ich finde, wir sollten es wirklich ernst nehmen, wie Sie gesagt haben, aber nicht halbgar, wie es leider der Fall ist.